Dlatego też chcę jeszcze prosić Komisję o położenie większego nacisku na kontakty z krajami sąsiadującymi z Unią Europejską.

Kwestia kosztów może być dla nich zaporowa.